nákvæmlega svona að hæstvirtur forsætisráðherra geri grein fyrir stöðu efnahagsmála við höfðum reyndar óskað eftir umræðu um þau áður en okkur var tilkynnt um það að forsætisráðherra hygðist hefja máls á því sjálfur og reyndar gert betur því að í júlímánuði síðastliðnum lögðum við til að alþingi kæmi saman í ágúst að undangengnum fundum í helstu þingnefndum sem fjalla um efnahagsmál og ríkisfjármál og tækjust á við þennan vanda af hverju lögðum við það til að sumarið yrði notað vegna þess að tíminn er dýrmætur og við kviðum haustinu og það hefur reynst ástæða til uppsagnir niðurskurður og margs konar vonleysi hefur sett svip sinn á fréttaflutning að undanförnu nú veit ég ekki hversu vel formenn stjórnarflokkanna hafa náð að fylgjast með fréttum maður leyfir sér að efast um að hæstvirtur utanríkisráðherra að minnsta kosti hafi verið vel tengd þegar hún fór í fjölmiðlaviðtal þar sem fyrirsögnin er hér er engin kreppa nú má alltaf deila um orðanotkun og orðið kreppa er stórt orð en ég held að það sé nú ansi langt gengið að reyna að afneita þeim staðreyndum sem við okkur blasa til dæmis þegar verðbólgan mælist fjórtán komma fimm prósent það kallaði hæstvirtur forsætisráðherra hér áðan að verðbólga hefði látið þá sér kræla ellefu og hálft prósent að meðaltali síðastliðin þrjá mánuði þegar vanskil aukast hratt þegar í lok síðustu viku komu á einum degi fréttir um að á fjórða hundrað manns hefðu fengið uppsagnir þegar fréttir af gjaldþrotum þriggja fjögurra rótgróinna fyrirtækja berast í einni og sömu vikunni og þar fram eftir götunum þegar sú staðreynd að við búum við hæstu stýrivexti í þróuðu ríki og vaxtamunur milli íslands og nálægra landa er óheyrilegur og nánast óþekktur í sambúð hagkerfa og þetta dugar ekki til að ná niður verðbólgunni þó að okurvextirnir séu auðvitað að sliga heimilishald og atvinnulíf þegar forsendur allra kjarasamninga í landinu eru úti í hafsauga þá er kannski dálítið karlmannlegt að tala um að hér sé engin kreppa krónan féll í gær styrktir örlítið í morgun rólar sér í kringum gengisvísitöluna hundrað sextíu sem sagt nálgast botninn eða nálægt botninum sögulegu lágmarki veruleikinn er sá að við erum föst í vítahring óðaverðbólgu og okurvaxta sem skerða nú lífskjör í landinu upp á hvern einasta dag

hefur ekki reynst mjög nytsöm í sjálfu sér aðgerðarleysiskenningin í hagstjórn sem hæstvirtur forsætisráðherra setti fram fimmta ágúst síðastliðinn kann að halda nafni hans á lofti á spjöldum hagsögunnar en ég óttast að það verði ekki vegna þess að hún verði talin eftirbreytnivert fordæmi heldur hitt víti til að varast en nú er því sem ég hef leyft mér að kalla sumar hinnar löngu biðar lokið og haustið er komið að minnsta kosti haustið í efnahagslífinu og það hefur gengið nokkuð harkalega í garð það er alveg rétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra að það eru engar töfralausnir einfaldar og sársaukalausar til á þessum vanda en það er ekki þar með sagt að það eigi ekki að gera neitt hvað var hæstvirtur forsætisráðherra í raun að segja okkur og boða í ræðu sinni ég tók fyrst og fremst eftir tvennu annars vegar það sem hann sagði um verðbólguna og hrósaði happi yfir að hér væri ekki kominn í gang

og illræmdur vítahringur víxlhækkana verðlags og launa en hvað felst þá í þeim orðum hæstvirts forsætisráðherra er hann að boða okkur það að launamenn eigi að taka alla verðbólguna á sig óbættir að það eigi að láta hana ganga þannig yfir að hún stórskerði kjörin í landinu ég spyr von er að spurt sé það er alveg rétt að á meðan launamenn fá engar kauphækkanir á móti fjórtán komma fimm prósent verðbólgu þá er engin víxlverkun í gangi en á það að halda þannig áfram mánuð af mánuði og ár af ári nú hlæja hér sérstaklega mjög samfylkingarþingmenn í salnum þeim finnst þetta sennilega skemmtilegur boðskapur ég er ekki viss um að sumum flokkssystkinum þeirra í verkalýðshreyfingunni þyki það jafngaman og ég spái því að það verði rýnt í þessi ummæli hæstvirts forsætisráðherra er hann að boða að lausnin sé stórfelld kjaraskerðing á því formi að laun og kaupmáttur skuli étast upp óbætt í verðbólgunni hinar fréttirnar í ræðu hæstvirts forsætisráðherra voru tvö hundruð fimmtíu milljónir króna evrulán það er ágætt þrjátíu milljarðar eða svo í gjaldeyrisvarasjóði og gott það litla sem gerst hefur í þeim efnum að styrkja hann en ekki munu það teljast stórfréttir að ég tel og ég spái að bæði aðgerðarleysiskenningin og fullyrðingar hæstvirts utanríkisráðherra um að hér sé engin kreppa muni þykja á skjön við veruleika almennings í landinu eins og hann blasir við í gegnum heimilisbókhaldið dag frá degi ég er sammála hæstvirtum forsætisráðherra um það og ég fagna því að nú hefur hann tekið upp mína aðferð við að skilgreina vandann að hann sé tvíþættur og það er gott að hæstvirtur forsætisráðherra skuli viðurkenna að hann sé að minnsta kosti að einhverju leyti heimatilbúinn og að hinu leytinu er það hin illræmda undirmálslánakrísa í bandaríkjunum sem reyndar er stórkostleg einföldun á þeirri uppdráttarsýki sem nýfrjálshyggjuheimskapítalisminn er að glíma við það er fleira á ferðinni heldur en vandræðamálin ein í bandaríkjunum eins og allir hljóta að sjá en heimatilbúni vandinn er stærstur og hann veldur því að íslenskt þjóðarbú og samfélag er brothættara um þessar mundir en það hefur lengi verið og það er jafnerfitt og raun ber vitni að takast á við tímabundnar utanaðkomandi aðstæður sem eru okkur óhagstæðar vissulega og enginn neitar því um leið og maður getur sagt og það hef ég sjálfur gert að möguleikar íslands til að takast á við þessa erfiðleika séu auðvitað meiri og efni okkar en yfirleitt fyrr í sögunni er það ekki nema hálfur sannleikur vegna þess að skuldirnar eru þarna og sú staðreynd að skuldir íslenskra heimila hafa fimmfaldast síðan nítján hundruð níutíu og fimm og skuldir atvinnulífsins tífaldast fram hjá henni verður ekki litið þannig að við þurfum að leita leiða til að glíma við þessa erfiðleika og komast út úr þeim þó að skuldabyrði þjóðarbúsins sé jafnþung og raun ber vitni vissulega er það gott að ríkissjóður sjálfur stendur sæmilega og skárra væri það nú eftir allar veltitekjur af þenslunni og mikla eignasölu undanfarin ár en þegar aðrar helstu máttarstoðir samfélagsins eru að kikna undan skuldum og bera ákveðnum skuldum okurvexti þá er staðan ekki að öllu leyti auðveld viðfangs við höfum lagt á það áherslu mörg undangengin ár að það þurfi að styrkja gjaldeyrisvaraforðann stærstu einstöku mistökin í hagstjórn og peningamálastjórnun undanfarinna ára var að gera það ekki meðan það var bæði einfalt og ódýrt meðan tvö skilyrði voru til þess á árunum tvö þúsund og fimm tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö

og þegar einhverjir segja að það sé dýrt þá segi ég á móti það er miklu dýrara að gera það ekki og biðin eftir því að eitthvað væri gert er búin að reynast okkur mjög dýr og við skulum ekki hæstvirtur forsætisráðherra og góðir tilheyrendur tala eins og bara af því að núna loksins séu menn að sýna lit þá séu menn lausir allra mála hefur hæstvirtur forsætisráðherra velt því fyrir sér hversu miklu dýpri kreppan er orðin og erfiðleikarnir meiri ef þeir hefðu nokkurn tíma þurft að vera ef menn hefði tekið á málum með öðrum hætti ég nefni í öðru lagi að það þarf að endurskoða lög um seðlabanka íslands og það væri fróðlegt ef hæstvirtur forsætisráðherra gæti upplýst okkur eitthvað um hvort það er í vændum það þarf að fara yfir og huga að frekari sveiflujöfnunarmöguleikum í íslenska hagkerfinu við eigum að læra af reynslunni og fyrst og fremst það að vera ekki jafnilla undirbúin og við erum núna þegar erfiðleikar banka upp á það þarf að endurskoða að okkar dómi verkaskiptingu í efnahags og ríkisfjármálum innan stjórnarráðsins fyrirkomulagið í dag er dreifing kraftanna og það er ekki að virka mein yfirstjórn forsætisráðuneytisins á efnahagsmálum hvað er hún annað en seðlabankinn heyri að nafninu til undir ráðuneytið og einn starfsmaður ráðinn í sex mánuði til að leysa vandann það vantar þjóðhagsstofnun það þarf aðgerðir til að auka þjóðhagslegan sparnað þar erum við hæstvirtan forsætisráðherra sammála en hvað á að gera í þeim efnum er hæstvirtur forsætisráðherra tilbúinn eins og við höfum lagt til til þess að endurskoða fyrirkomulag fjármagnstekjuskatts með frítekjumarki til að hvetja til almenns dreifðs sparnaðar gefa út sparnaðarskuldabréf eða annað í þeim dúr það þarf að fylgjast með og kortleggja erlenda skuldastöðu þjóðarbúsins það er með ólíkindum að menn skuli rífast um það þannig að hleypur á tugum ef ekki hundruðum milljarða hverjar þær eru það þarf að beita nú afli ríkis og sveitarfélaga hins opinbera til þess að fleyta þjóðarbúinu í gegnum lægðina og erfiðleikana hvað er að frétta af því hæstvirtur forsætisráðherra hvernig menn hyggjast beita ríkinu og sveitarfélögunum í samstarfi til að halda uppi atvinnu og framkvæmdum

er hæstvirt ríkisstjórn með áformunum með plön um að styrkja stórlega stöðu sveitarfélaganna og gera þeim kleift að vera með virkir þátttakendur í þeim aðgerðum sem nú þarf að ráðast í stór hluti sveitarfélaga í landinu er alls ekki aflögufær ræður varla við að halda uppi nauðsynlegri grunnþjónustu hvað þá að fara í framkvæmdir sem mundu auðvitað hjálpa til í þessum efnum svæðisbundið og á landsvísu og í síðasta lagi um samstillingu kraftana í samfélaginu jú þar er klappaður gamalkunnugur steinn að menn vilji samráð og menn vilji virkja öflin saman en hvað er þá verið að gera í því hvernig stendur á því að alþýðusamband íslands skuli senda frá sér neyðarkall nú um mánaðamótin þar sem upplýst er að hið meinta samráð ríkisstjórnar við aðila vinnumarkaðarins er inntakslaust það er ekkert fram að færa á þeim fundum það er bara boðið upp á kaffi formaður rafiðnaðarsambandsins upplýsti slíkt hið sama og fleiri verkalýðssamtök hafa gert það og hvernig hyggst þá hæstvirt ríkisstjórn vinna að þessum hlutum hefur verið fundað með lífeyrissjóðunum í landinu til dæmis um það hvort þeir geti lagt sitt af mörkum með því að beita fjárfestingarafli sínu í þágu þess að styrkja stöðuna á næstu mánuðum ætlar hæstvirt ríkisstjórn að líta til aðstæðna og erfiðleika í einstökum atvinnugreinum hvað með landbúnaðinn og þá gríðarlegu erfiðleika sem að honum steðja núna er hæstvirt ríkisstjórn tilbúin til að taka á einhvern hátt með bændum og matvælaiðnaðinum í landinu eða eiga einu skilaboð til þessarar atvinnugreinar að vera frumvarp ríkisstjórnarinnar um óheftan innflutning á hráu kjöti ég held að hæstvirt ríkisstjórn verði að gera betur en það sem kom fram í veikburða upptalningu hæstvirtur forsætisráðherra á því sem gert hefði verið og svo var það auðvitað álið stóriðja stóriðja stóriðja framleiða framleiða framleiða sagði hæstvirtur forsætisráðherra ál ál meira ál og liggur það þó fyrir í glænýrri skoðanakönnun frá gallup í gær að meiri hluti þjóðarinnar vill ekki meiri álver nýting orkuauðlindanna á skynsamlegum og sjálfbærum forsendum er allt annar hlutur heldur en hin blinda trú hæstvirtrar ríkisstjórnar að því er virðist því miður allrar á ál menn hljóta að geta boðið betur en þetta mönnum hlýtur að geta dottið eitthvað annað í hug gagnvart öllum erfiðleikum íslensks samfélags og efnahagslífs heldur en álver og kannski olíuhreinsunarstöðvar þvílík endemis hugmyndafræði upp gjaldþrot sem fólgið er í slíkum áherslu fólgið er í þeirri vantrú sem birtir okkur alla hina fjölbreyttu og miklu möguleika íslendinga með sinn mannauð og sitt land hvar eru þínar hugmyndir nei því miður þá er ekki hald í aðgerðaleysinu það er heldur ekki hald í því að afneita erfiðleikunum eins og hæstvirtur utanríkisráðherra var að reyna að gera hvaða orð sem þar er notað í aðgerðaleysinu er fólgið ekki neitt og af því að hæstvirtur forsætisráðherra tók nú líkingamál úr íþróttunum þá mundu menn ekki einu sinni viðurkenna að með því væri pakkað í vörn það er ekki einu sinni það það er ekki neinn menn virðast bara standa einhvers staðar á vellinum og vita ekki sitt rjúkandi ráð það er aðgerðarleysið það er sundurleysið það er skortur á verkstjórn eða liðsstjórn sem við höfum einfaldlega ekki efni á við höfum lagt okkar tillögur fram varað við þessu ástandi og lagt til tillögur til úrlausnar á hverju einasta ári á þingi síðan tvö þúsund og fimm og þessi vandi er hvorki óvæntur né var hann ekki fyrirsjáanlegur en nú þarf að taka til aðgerða leitin að sökudólgi skilar okkur svo sem engu í þessum efnum við lítum aðeins til baka til að greina og skilja orsakir vandans og sókn er auðvitað besta vörnin sókn er besta vörnin hún er enn betri heldur en pakka í vörn hvað þá tala um að gera ekki neitt virðulegi forseti tímann sem í hönd fer á hinu háa alþingi og annars staðar í þjóðfélaginu verður að nýta til að setja nú í gírinn og fara að